Industria europeană a oțelului și aluminiului devine necompetitivă, nu datorită tehnologiilor, ci datorită importurilor la prețuri de dumping și a propriei politici europene cu privire la climă și energie.

Se întâmplă că procese de bază metalurgice se mută din Europa în țările emergente împreună cu emisiile de gaze cu efect de seră, țări emergente care nu sunt supuse standardelor europene. În schimb, țările din Europa importă tot mai multe produse intermediare din oțel și aluminiu, raportând reduceri de gaze cu efect de seră.